og karla þessu frumvarpi er meðal annars ætlað að koma til móts við athugasemdir

að tilskipun evrópuþingsins og ráðsins frá árinu tvö þúsund og sex um framkvæmd hinnar svokölluðu meginreglu um jöfn tækifæri og jafna meðferð karla og

í athugasemdum stofnunarinnar kemur meðal annars fram að ákvæði fyrrnefndra laga endurspegli ekki nægilega vel orðalag tilskipunarinnar varðandi hugtökin bein og óbein mismunun kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni einnig gerir eftirlitsstofnunin athugasemdir við að í lögunum er ekki kveðið á um að kynbundin og kynferðisleg áreitni teljist mismunun og þar með óheimil hegðun sem og að í lögunum sé ekki kveðið á um að fyrirmæli um mismunun á grundvelli kyns teljist einnig til mismununar og þar með óheimil þá hefur stofnunin gert athugasemdir við að í lögunum er ekki kveðið á um að hvers konar óhagstæð meðferð einstaklings í kjölfar þess að hann hafi vísað á bug kynbundinni eða kynferðislegri áreitni eða hafi sætt sig við slíka hegðun teljist til mismununar og þar með óheimil esa telur að þetta misræmi á milli íslenskra laga og fyrrnefndrar tilskipunar kunni að leiða til þess að einstaklingar geti í vissum kringumstæðum farið á mis við þá réttarvernd sem tilskipunin leggur grunn að hér er líka verið að innleiða að fullu tilskipun evrópuþingsins og ráðsins frá árinu tvö þúsund og tíu um beitingu meginreglunnar um jafna meðferð karla og kvenna sem stunda sjálfstæðan atvinnurekstur en sams konar ákvæði er þar að finna megintilgangur þessa frumvarps er því að gera nauðsynlegar breytingar á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla í því skyni að innleiða með fullnægjandi hætti framangreindar tilskipanir og tryggja þar með réttarvernd beggja kynja hvað þetta varðar einnig er í frumvarpinu lagt til að nýrri málsgrein verði bætt við ákvæði laga um launajafnrétti sem heimilar ráðherra að setja reglugerð við nánari framkvæmd þess ákvæðis þar á meðal um framkvæmd staðals um launajafnrétti svo sem hæfniskröfur til vottunarstofa og framkvæmd jafnlaunavottunar þetta er gert til að tryggja sem vönduðust vinnubrögð í þessu sambandi en það hefur verið mjög mikið samstarf á milli velferðarráðuneytisins aðila vinnumarkaðarins og staðlaráðs íslands varðandi innleiðingu á þessum staðli hvað varðar jafnlaunavottunina í þessu frumvarpi er svo líka lagt til að innleidd verði tilskipun ráðsins frá árinu tvö þúsund og fjórtán um beitingu meginreglunnar um jafna meðferð karla og kvenna að því er varðar aðgang að og afhendingu á vöru og þjónustu þetta er í samræmi við tillögu til þingsályktunar sem alþingi samþykkti í maí tvö þúsund og tólf í frumvarpinu er þannig að finna reglur sem eiga að koma í veg fyrir mismunun á grundvelli kyns í tengslum við vörukaup og þjónustu þannig að aðgangur eða afhending vöru annars vegar og aðgangur eða veiting þjónustu hins vegar sé ekki hagstæðari fyrir annað kynið það er hins vegar ekki verið að gera ráð fyrir því að þetta ákvæði útiloki mismunandi meðferð kynjanna ef það eru lögmæt markmið sem réttlæta aðgangur eða afhending á vöru annars vegar og aðgangur að eða veiting þjónustu hins vegar bjóðist eingöngu einstaklingum af öðru kyni ef aðferðirnar til að ná þessu markmiði eru viðeigandi og nauðsynlegar það getur verið að ýmsar aðstæður sem lúta að einkalífi og velsæmi réttlæti þannig mismunandi meðferð til dæmis hvað varðar gistingu hjá einstaklingi og annað þá getur verið að það réttlæti mismunandi meðferð þegar verið er að stuðla að kynjajafnrétti eða bættum hagsmunum annars kynsins til dæmis sjálfboðaliðasamtök fyrir annað kynið eða aðild að einkafélögum fyrir annað kynið hins vegar er lögð mjög mikil áhersla á það að allar takmarkanir skuli hins vegar vera viðeigandi og nauðsynlegar og ekki er þar með verið að krefjast þess að körlum og konum eins og einhver gæti hugsað sé alltaf veitt sameiginleg aðstaða heldur að tilskylda að sú aðstaða sé ekki hagstæðari fyrir annað kynið á grundvelli kyns það verður alltaf að huga að því að samningsfrelsi frelsi til að velja sér samningsaðila í viðskiptum sé til grundvallar

það er síðan hér til að taka það fram að þetta á ekki við um viðskipti á öðrum sviðum svo sem hvað varðar fjölskyldu og eða einkalíf

þetta á ekki við varðandi málefni sem varða vinnumarkaðinn og mundi því ekki gilda til dæmis um tryggingar sem tengjast vinnumarkaðnum sem dæmi um slíkar tryggingar má nefna svokallaðar launþegatryggingar og starfsábyrgðartryggingar tiltekinna starfsstétta svo sem lækna og lögmanna það er verið að leggja hér til þá og þetta er eitthvað sem þá snertir sérstaklega þá tryggingarfyrirtæki og það er eitt af því sem ég tel að nefndin þurfi að fara mjög vel yfir þegar málið kemur til meðferðar og við höfum einmitt í velferðarráðuneytinu lagt mikla áherslu á það að leita eftir upplýsingum hvað varðar þetta og ég hvet þess vegna líka nefndina til þess að skoða það sérstaklega að það er verið að leggja til bann við því að nota kyn viðskiptavinar sem stuðul við útreikninga í tengslum við ákvörðun um iðgjald og við ákvörðun um bótafjárhæð vegna vátryggingarsamninga eða samkvæmt annarri skyldri fjármálaþjónustu sem leiði til mismunandi iðgjalda eða bótafjárhæðar fyrir einstaklinga á grundvelli kyns og þannig að það er ekki hins vegar verið að gera ráð fyrir því að frumvarpið komi alfarið í veg fyrir að notaðar séu kynjabreytur í tryggingastærðfræðilegum útreikningi en gert er ráð fyrir að slíkt verði áfram heimilt við útreikninga á iðgjöldum og bótafjárhæðum svo framarlega að það komi ekki fram í mismunandi iðgjöldum eða bótafjárhæðum fyrir einstaklinginn sjálfan heldur hvað varðar tryggingafélagið þegar það þarf að tryggja sig sjálft að þá getur það hugað að haft kyn sem breytu þar undir en það er ekki hægt að mismuna fólki á grundvelli kyns hvað varðar þá iðgjöldin það er líka hér á grundvelli tilskipunarinnar verið að innleiða að lakari meðferð á konum vegna meðgöngu og fæðingar teljist þá bein mismunun og það eigi að vera bannað í vátryggingastarfsemi eða annarri skyldri fjármálaþjónustu þannig að kostnaður vegna hættu á meðgöngu og fæðingu geti þá ekki eingöngu verið eignaður öðru kyninu það hefur verið unnið töluvert að eins og ég kom hér að áðan að innleiðingu þessarar tilskipunar um nokkurn tíma í samráði við atvinnu og nýsköpunarráðuneytið það sem áður var efnahags og viðskiptaráðuneyti samtök fjármálafyrirtækja og fjármálaeftirlitið og hugsunin hér á bak við að ef þetta frumvarp verði að lögum mun það leiða til jafnari stöðu kynjanna á tilteknum sviðum og auka réttarvernd beggja kynja á grundvelli laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla það er rétt að það komi líka hér fram að við vinnslu málsins kynntum við okkur sérstaklega hvernig hefði verið staðið að innleiðingu þessa í öðrum löndum og miðað við þær upplýsingar sem við fengum væri búið að innleiða þessar tilskipanir innan evrópusambandsins það væri núna færi fram könnun á því hvernig hefði verið staðið að innleiðingunni auk þess sem það liggja fyrir líka dómar hvað varðar tryggingafélögin og iðgjöldin fyrir

og þegar kemur síðan að e e s löndunum er verið að vinna að því að fara að leggja þetta sérstaklega sem sagt það er búið að innleiða þetta að hluta til í noregi en hvað snýr hins vegar að þessu sem varðar tryggingafélögin er það í undirbúningi og gert ráð fyrir að það komi fram núna á þessu þingi þar að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað

fjárhag ríkisins er ekki gert ráð fyrir að það hafi áhrif á útgjöld ríkissjóðs en þegar við höfum óskað eftir gögnum frá tryggingafélögum hvaða áhrif þetta gæti haft á þau gekk hálferfiðlega að fá fram nákvæmar upplýsingar frá tryggingafélögum varðandi það hins vegar er hér verið að huga að því að þau séu þá í sambærilegri stöðu og önnur tryggingafélög á e e s svæðinu